forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um brottfall laga um búnaðargjald númer áttatíu og fjögur nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali þrjátíu og eitt með mér flytja þetta mál háttvirtur þingmaður sigurður kári kristjánsson og ragnheiður ríkharðsdóttir þetta frumvarp hefur verið flutt í tvígang áður á hundrað þrítugasta og öðrum og hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi en varð ekki útrætt tilgangur frumvarpsins er að fella niður skyldu bænda til að greiða búnaðargjald sem er annars vegar

og hins vegar skylduiðgjald til sérstaks tryggingasjóðs bjargráðasjóðs í þessu sambandi vil ég geta þess

gegn íslenska ríkinu vegna iðnaðarmálagjalds sem er mjög svipað gjald þar sem iðnfyrirtæki eru skylduð til að greiða til félags íslenskum iðnrekenda mér sýnist að menn séu að átta sig á því svona hægt og rólega að hér er um að ræða ákveðið mannréttindamál og snýr að stjórnarskránni

fyrsta lagi er búnaðargjaldið núna einn komma tvö prósent af heildartekjum bús óháð afkomu það er bændur sem eru með mjög lágar tekjur af búi sínu og jafnvel tap þeim er gert að greiða þetta gjald aðrir bændur sem eru mikið betur settir greiða gjaldið líka en þeir eru mikið betur settir til þess og þar með er jafnræðisreglan í rauninni brotin milli bænda ef þetta frumvarp verður að lögum er ekkert sem bannar bændum að greiða í sín stéttarfélög frekar en öðrum sem vilja vera í stéttarfélögum en það sem er aðalmálið gegn fyrirkomulaginu um búnaðargjaldið er eftirfarandi sem stendur í fertugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar en þar segir ekkert gjald má greiða af hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum lög sem kveða á um greiðslur úr ríkissjóði önnur en fjárlög eða fjáraukalög hljóta því að vera í andstöðu við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar og því ógild nú vill svo til herra forseti að í umræddum lögum um búnaðargjald stendur í öðru og þriðju málsgrein sjöttu grein að fjármálaráðherra standi skil á gjaldinu mánaðarlega þó aldrei lægri fjárhæð en sem nemur

og að af óskiptum tekjum búnaðargjalds skuli hálft prósent renna í ríkissjóð til að standa straum af kostnaði við framkvæmd laganna þarna eru sem sagt fyrirmæli um það í almennum lögum að ákveðið gjald skuli greiða úr ríkissjóði fjármálaráðherra skuli greiða ákveðið gjald úr ríkissjóði ég get ekki séð hvernig í ósköpunum þetta stenst stjórnarskrána þar sem stendur að það megi ekki skuldbinda ríkissjóð eða greiða fé úr ríkissjóði nema með fjárlögum eða fjáraukalögum þetta eru ekki fjárlög og ekki fjáraukalög enda gilda þau til eins árs þetta frumvarp um búnaðargjald gildir um aldur og ævi þar til alþingi breytir því og er búið að ráðstafa peningum framtíðarinnar án þess að alþing komi að þeirri fjárveitingu sérstaklega í greinargerð sem fylgdi frumvarpi að þeim álögur sem hér er lagt til að felld verði úr gildi segir helstu kostir þessa nýja fyrirkomulags samkvæmt frumvarpinu er að innheimtan verður einföld fellur inn í hið opinbera skattkerfi og snertir eingöngu hagsmunaaðila gjaldstofninn liggur þegar fyrir hjá greiðendum og kostnaður þeirra er óverulegur hér er sagt beinum orðum að innheimtan falli inn í hið opinbera skattkerfi skattheimta ríkisins er sem sagt notuð til að innheimta gjöld fyrir félagasamtök einstaklinga með þeim ofurúrræðum gagnvart einstaklingum sem skattheimtu ríkisins er gefið þetta innheimtuhlutverk ríkisins er undirstrikað í fyrsta og annarri málsgrein sjöttu grein laganna en þar kemur fram að tekjum af búnaðargjaldi skuli skipt í samræmi við viðauka við lögin og af óskiptum tekjum búnaðargjalds skuli hálft prósent renna í ríkissjóð til að standa straum af kostnaði við framkvæmd laganna það getur varla verið hlutverk ríkisins að innheimta gjöld fyrir einstaklinga eða félög þeirra eins og sjöttu grein gefur tilefni til að ætla auk þess fylgir með tafla þar sem eru hvorki meira né minna en sextíu og fimm liðir sem fjármálaráðherra á að dreifa greiðslunum á þannig að það er ekki bara að það eigi að greiða ákveðna upphæð heldur á hann að skipta þessu á sextíu og sex þannig að þetta er langt frá því að vera frjálst að alþingi geti ákveðið þessi gjöld sjálft þegar þessi lög eru í gildi en það er fleira sem svona lagasetning hefur í för með sér með lögunum um búnaðargjald er bóndi skyldaður til að greiða til félags sem hann kann að vera andsnúinn og telur jafnvel að vinni gegn hagsmunum hans eða útbreiði sjónarmið og skoðanir sem eru andsnúnar sjónarmiðum hans eða lífssýn það fær vart staðist að hann sé látinn greiða fyrir slíka starfsemi með sjötugasta og þriðju grein stjórnarskrárinnar um tjáningarfrelsi til dæmis gæti hann verið þeirrar skoðunar að ekki eigi að leggja búnaðargjald á bændur og að landbúnaðarstefnan sem að miklu leyti er mótuð af stéttarfélögum bænda hafi beðið skipbrot fyrir löngu síðan og breytinga sé þörf til að landbúnaðurinn geti sýnt hvað í honum býr þetta gæti verið skoðun einhvers bónda hann er samt neyddur til að greiða stórfé hundrað tuttugu þúsund krónur af tíu milljónir króna ársveltu til að fjármagna stefnu sem hann er eindregið á móti hann getur ekki með sama mæli tjáð skoðanir sínar því hann hefur oft ekki þá afkomu af búi sínu að hann geti kostað til sambærilegum fjármunum í því skyni auk þess sem hagur hans skerðist sem nemur búnaðargjaldinu hann er sem sagt látinn borga fyrir áróður gegn sjálfum sér gegn sinni eigin sannfæringu í tjáningarfrelsinu felst að óheimilt er að kúga menn til að hafa tilteknar skoðanir en losa sig við aðrar þrátt fyrir að skoðanafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar hafi almennt ekki mikla þýðingu hér á landi sem betur fer er því þveröfugt farið með ákvæði þessara laga skyldugreiðslur til félags sem greiðendur kunna að vera á móti í sjálfu sér brjóta í bága við hugmyndir um skoðanafrelsi þá er ég búinn að nefna tvö atriði í stjórnarskránni sem hugsanlega eru brotin með þessum lögum þá vil ég nefna félagafrelsi alls konar réttindi fylgja félagsaðild og einnig tækifæri til að kjósa stjórn og þar með hafa áhrif á ráðstöfun þess fjár sem bónda er gert að greiða til félagsins þannig er það óskynsamlegt fyrir hann að gerast ekki félagi en verða samt að greiða fullt gjald við getum hugsað okkur ef einhver hópur bænda vildi stofna félag til að gæta sameiginlegra hagsmuna sinna til dæmis að berjast gegn því að verða að greiða búnaðargjald samkvæmt lögunum væri þeim það fullkomlega heimilt samkvæmt stjórnarskrá er þá ekki undarlegt í því ljósi að þeim skuli með lögum vera gert að greiða gjald til félaga sem hugsanlega og líklega mun berjast gegn þessu nýja félagi þeirra hópnum yrði sem sagt gert að greiða herkostnað gegn eigin félagi og gegn eigin hagsmunum spurning líka um friðhelgi einkalífsins því að í fimmta málsgrein fimmtu grein laganna um búnaðargjald segir svo með leyfi hæstvirts forseta að lokinni álagningu ár hvert skal ríkisskattstjóri láta bændasamtökum íslands í té skrá um greiðendur búnaðargjalds eftir sveitarfélögum þar sem fram komi af hvaða búgreinum hver og einn hefur greitt skrána er samtökunum aðeins heimilt að nota til að sinna lögbundnum verkefnum sínum þjónustu við bændur óheimilt er að veita öðrum aðgang að skránni einstökum greiðendur gjaldsins geta andmælt því við ríkisskattstjóra að nöfn þeirra verði birt í skránni enda liggja til þess lögmætar ástæður eða sérstakar aðstæður að mati ríkisskattstjóra en sjálfvirk fara öll þessi gögn til bændasamtakanna og það er spurning hvort það fái staðið ákvæði um persónufrelsi ég ætla ekki að fara í sögu búnaðargjaldsins áður en það var sett á voru alls konar álögur lagðar á þvers og kruss og það er getið um þá harmasögu í greinargerð með frumvarpinu ég ætla að ljúka þessari ræðu minni með því að fjalla um bjargráðasjóð en um hann segir í fyrstu grein laga um bjargráðasjóð númer

bjargráðasjóður er sjálfstæð stofnun sameign ríkisins sveitarfélaganna og bændasamtaka íslands sjóðurinn skiptist í tvær deildir sem tryggja annars vegar meiri háttar bein tjón af völdum náttúruhamfara á lausum og föstum munum sem tengjast landbúnaði svo sem grasbrest og hins vegar tjón á búfé og afurðum þess sem og tjón á garðávöxtum af öldum sjúkdóma slysa og veðurs tekjur bjargráðasjóðs eru framlag allra sveitarfélaga í landinu herra forseti takið eftir tekjur bjargráðasjóðs eru framlag allra sveitarfélaga í landinu sem er árlegt gjald á hvern íbúa hundrað þrjátíu og einn komma níutíu og eina krónu fyrir árið tvö þúsund og sjö

hundrað þrjátíu og einn komma níutíu og eina krónu eigin fé sjóði í árslok tvö þúsund og sex voru fimm hundruð áttatíu og sex komma níu milljónir króna og síðan er í frumvarpinu eða greinargerðinni tafla um afkomuna síðasta ár en það sýnir sig að rekstrargjöld hafa verið um þrjátíu til fimmtíu prósent af styrkjunum eða útgreiðslu þannig að ekki er reksturinn ódýr á þessu batteríi þó að búnaðargjald verði aflagt sem slíkt getur bjargráðasjóður starfað áfram um langt skeið miðað við eigið fé en það svarar til um tólf ára útgreiðslna veittir styrkir svara einnig nokkurn veginn til framlaga ríkis og sveitarfélaga fjármagnstekjur geta staðið undir rekstrarkostnaði sem auðvitað mætti lækka bændur gætu einnig leitað eftir tryggingum á almennum markaði fyrir þeirri áhættu sem sjóðurinn mundi ekki geta staðið undir samkvæmt svokallaðri stopplástryggingu hugsanlega mætti breyta bjargráðasjóði

athygli vekur að sala á þeim sjóði það er lánasjóði landbúnaðarins hefur opnað fyrir samkeppni um lán til bænda á kjörum sem þeir hafa aldrei séð áður þannig að þegar lánasjóður landbúnaðarins sem var ætlaður bændum til hagsbóta var seldur þá fengu þeir miklu betri lán það skyldi nú ekki vera að að eigi við um fleiri þau helsi sem lögð hafa verið á bændastéttina í landinu það ætti að sýna bændum að þeir geta notið frelsis á mörkuðum eins og aðrir landsmenn og ætti að hvetja þá til að losa um þá hlekki á landbúnaðinn sem enn njörva athafnakraft þeirra niður eins og búnaðargjaldið er dæmi um að lokinni umræðu um þetta frumvarp legg ég til að því verði vísað til háttvirtrar landbúnaðar og sjávarútvegsnefndar